Weder Österreich noch Ungarn noch irgendein anderes Land dieser Europäischen Union ist eine Kolonie dieser Europäischen Union.

Wie hätten dieses Parlament und die Europäische Union reagiert, wenn Viktor Orbán einen öffentlichen Sender geschlossen hätte, wie das in Griechenland passiert ist? Vollkommen verhaltene Reaktion, was Griechenland anbelangt.

Das ist ein massiv ungerechtes Vorgehen gegen Ungarn, und dafür wird Europa noch einen Preis bezahlen. Die EU Stimmung wird in Ungarn nicht besser werden und auch in anderen Ländern nicht, der EU Misskredit wird steigen!